Wir hören es von allen Rednern Wir haben zwar strenge Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, aber die jüngsten Beispiele in Banken der Mitgliedstaaten, aber auch außerhalb des Bankensektors und außerhalb der Europäischen Union, die in engster Verbindung mit der Europäischen Union sind, zeigen,

Und wir brauchen wahrscheinlich wie das schon gesagt wurde eine zentrale Agentur, eine zentrale Behörde, die für die Kontrolle und für Sanktionen sorgt, aber auch die Verbindung zwischen Geheimdiensten, Polizei und dem Finanzmarkt erhöht. Wir müssen daher die Frage stellen Ist die EBA dafür geeignet, oder brauchen wir nicht mehr?